Doamnă președinte, pentru Comitetul Regiunilor, unde sunt raportor al Parlamentului, spun de la început că am decis să acord descărcarea de gestiune pentru că este o descărcare de gestiune de încurajare tocmai pentru a se reforma acest Comitet al Regiunilor, pentru a înțelege că trăim într o lume în care fiecare ban contează și contează cum și pe ce îi cheltuim. O primă critică nu ne plimbăm pe banii cetățenilor. În 2014, Comitetul Regiunilor a efectuat 787 de misiuni în statele membre și, din acestea, peste 200 de misiuni în Grecia și în Italia, în luna septembrie. S au cheltuit peste 8 milioane de euro numai pentru indemnizațiile de deplasare și ședință ale membrilor și peste 400 de mii de euro pentru personal. Nu știu ce au câștigat cetățenii europeni din aceste misiuni, dar știu sigur că au pierdut 9 milioane de euro. Documentele pe care le am primit de la Comitetul Regiunilor despre aceste aspecte au conținut sute de pagini, au fost vagi, nu au fost clare, au fost imprecise și fără cifre exacte.

Înseamnă că este o incapacitate de sinteză la cei care lucrează la Comitetul Regiunilor, este o birocrație excesivă și, de asemenea, a trimite raportorului sute de pagini înseamnă și un fel de lipsă de respect. Acum, câteva lucruri bune s au făcut eforturi pentru adoptarea unor reguli privind avertizorii de integritate, cei din instituții care, practic, ne spun ce funcționează, ce nu funcționează legal în instituții, deci, ce este ilegal, dar acestea au intrat în vigoare doar la 1 ianuarie 2016. Este deja vestit cazul avertizorului de integritate McCoy, care din 2003, nu a reușit să finalizeze cazul său. Suntem în 2016, de 13 ani este în proces cu Comitetul Regiunilor și cred că orice om înnebunește să stea 13 ani în procese. Și OLAF a spus că acest om are dreptate, așa că este cazul ca Comitetul Regiunilor să spună, da, are dreptate, să încheie acest conflict și, până în iunie 2016, să ne raporteze nouă, Parlamentului, despre cum a soluționat acest caz. În final, aș vrea să le mulțumesc colegilor de la Comitetul Regiunilor pentru colaborare, i am și vizitat. Sper să eliminăm cu toții birocrația excesivă și costisitoare pentru că trebuie să ne adaptăm lumii care se schimbă rapid. cu toții Cine rămâne în urmă, atunci ar trebui să schimbe locul de muncă. Sunt, de asemenea, raportor pentru descărcarea de gestiune a Autorității Europene pentru Protecția Datelor. Și aici am câteva observații în primul rând, Autoritatea trebuie să includă în raportul anual pe 2015 decizia privind avertizorii de integritate cei care spun despre ilegalități în instituții ca să respecte Statutul funcționarilor. De asemenea, reamintesc Autorității Europene pentru Protecția Datelor că CV urile noastre, ale oamenilor sunt publice, circulă liber, așa cum este normal, pe internet, pe Wikipedia, peste tot și, ca atare, CV urile funcționarilor europeni sau experților naționali nu intră în categoria datelor care trebuie protejate pentru că, în acest moment, Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor transmite instituțiilor europene că CV urile nu trebuie publicate fiindcă sunt date personale care trebuie protejate. Nu, sunt funcționari europeni care sunt pe banii cetățenilor și CV urile lor trebuie publicate să le vadă toată lumea. Recomand și în acest caz descărcarea de gestiune Autorității, tot pentru încurajare în schimbările pe care le are de făcut. Acum câteva comentarii privind descărcarea de gestiune a agențiilor care țin de domeniul justiției și afaceri interne pentru că am fost raportor al avizului Comisiei LIBE pentru aceste agenții. În primul rând, avem în continuare o problemă cu publicarea CV urilor aceasta la mai multe agenții. Avem o problemă cu protejarea sau cu neprotejarea, mai exact, a acelor care dezvăluie ilegalități din instituții și avem o problemă cu conflictul de interese, se pare că nu este încă înțeles conflictul de interese, că nu este normal ca, într o agenție care spune da sau nu unui produs alimentar să lucreze oameni din companiile alimentare care au participat la fabricarea acelui produs. Mă opresc în mod deosebit la două agenții Agenția pentru Drepturi Fundamentale, unde s au inițiat mai multe acțiuni în instanță împotriva agenției datorită unor abuzuri comise împotriva unor persoane care au semnalat nereguli și nu s au respectat hotărârile Tribunalului Funcției Publice. Haideți să nu ne batem joc de oamenii care spun adevărul. Și, a doua agenție despre care vreau să vorbesc și închei este Agenția pentru Siguranță Alimentară, unde am avut un caz flagrant de conflict de interese în ianuarie 2016 agenția anunța o posibilă angajare ca director a unei persoane care venea din industria alimentară. Deci, chiar dacă aceasta și a retras ulterior candidatura, simpla intenție a agenției de a face o astfel de angajare este inadmisibilă. Cum să angajezi pe cineva din industria alimentară într o companie care dă aviz industriei alimentare și noi nu știm ce mâncăm, iar ei se îmbogățesc cu prețul sănătății noastre.